Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Schritt in die Wirklichkeit der ökonomischen Entwicklung In Italien ist das Wachstum Anfang des Jahres eingebrochen, in Spanien ist das Wachstum deutlicher eingebrochen, in Portugal sieht es nicht besser aus, selbst die Niederlande haben Probleme, und sogar in Deutschland gehen die Aufträge in der Industrie zurück. Nun sagte der Kommissionspräsident, bevor er gegangen ist, wir hätten heute Morgen eine nützliche Unterhaltung geführt.

Hat sich dadurch etwas geändert oder wird sich dadurch etwas ändern?

Dadurch, dass wir leere Worte aneinanderhäufen, ändert sich nämlich gar nichts.

Sagen Sie, wie Sie das meinen, denn darüber streiten wir schon eine ganze Weile! Wie meinen Sie das? Akzeptieren Sie die Idee des Kollegen Swoboda und der Sozialistischen Fraktion, die lautet Ja, alle Jugendlichen müssen eine Perspektive haben, wir sorgen jetzt dafür? Wollen Sie Mindestlöhne in allen europäischen Mitgliedstaaten, die sich dynamisch an Produktivität und Wachstum anpassen?

Dann sagen Sie Wachstum muss sein.

Also, wo ist der Investitionskorridor, über den wir beim Sixpack gestritten haben? Denn wenn Sie zu Investitionen nichts sagen, sagen Sie auch nichts zu Wachstum. Die Zeit der leeren Worte ist vorbei. Wir warten auf Antwort.